merkilegasta þingmannamáli sem hefur verið talað fyrir hér á þinginu þó það hafi nú verið talað fyrir þeim mörgum áður virðulegi forseti en það er obboðlítil breyting á lögum um ríkisendurskoðun ég vonast nú til þess að það sem er nú svo víðtækur stuðningur við þetta mál í framsögu að þingið veiti þessu brautargengi hér á næstu dögum og vikum en ástæðan er einfaldlega sú að í störfum flutningsmanna þessa frumvarps fjárlaganefndarmannanna auk mín háttvirtir þingmenn ármanns krónu ólafssonar ástu möller björgvins g sigurðssonar bjarkar guðjónsdóttur ellert b schram guðbjartur hannessonar guðjóns a kristjánssonar illuga gunnarssonar jóns bjarnasonar kristjáns þórs júlíusson magnúsar stefánssonar og steinunnar valdísar óskarsdóttur þá hefur verið nokkuð víðtæk umræða um e hluta fyrirtæki í eigu ríkisins og ég hef einnig tekið eftir því virðulegi forseti að fjölmiðlamenn hafa haft gífurlegan áhuga líka á umræddum e hluta fyrirtækjum ég hef oft kallað þetta ríkin í ríkinu en eins og alþjóð veit virðulegi forseti eru e hluta fyrirtækin gerð upp í ríkisreikningi hverju sinni en síðan er ekki um þau neitt fjallað að ráði í fjárlaganefndinni heldur fjallar fjárlaganefndin hverju sinni um þegar kemur að fjárlögum eða fjáraukalögum um a b c og d hluta og þess vegna er það svo þegar fjárlaganefndin hvorutveggja er að fara yfir fjárlög fjáraukalög eða framkvæmd fjárlaga þá hefur fjárlaganefndin og þar með talið þá alþingi því það er alþingi síðan sem tekur við því sem fjárlaganefndin hefur verið að fjalla um þá hefur alþingi ekki tækifæri til þess að skoða eða fylgjast með því starfi sem fer fram í tengslum við fjárreiður e hluta fyrirtækjanna rétt til þess að setja málið í samhengi fyrir þá sem eru að hlusta eða skoða þessa ræðu síðar þá er rétt að geta þess að e hluta fyrirtækin eru tæplega þrjátíu og þeim hefur fjölgað núna undanfarið í tengslum við þær breytingar sem hafa orðið á fjármálamarkaði en það er til að mynda íslandsbanki h f það er nýi kaupþing banki h f nbi h f áður nýi landsbankinn það er keflavíkurflugvöllur o h f það er félag sem heitir austurhöfn tr e h f en ríkissjóður á fimmtíu og fjögur prósent í því félagi það er félagið eignarhlutir e h f eignarhaldsfélagið farice e h f en ríkissjóður á þrjátíu og átta komma níutíu og sjö prósent í því félagi nú er ég að vonast til þess virðulegi forseti að ég sé hér að fara með réttar og dagréttar upplýsingar ef ekki þá biðst ég velvirðingar á því ef þær hafa eitthvað breyst hér á umliðnum dögum það er félagið flugfjarskipti e h f en það félag er alfarið í eigu flugstoða e h f en ríkissjóður á allt hlutafé í flugstoðum það er félagið flugkerfi h f en það félag er alfarið í eigu flugstoða efh en ríkissjóður á síðan eins og hér var sagt áðan allt hlutafé flugstoða það eru flugstoðir o h f flugstöð leifs eiríkssonar h f sem hefur síðan væntanlega verið lögð inn í um áramótin inn í keflavíkurflugvöll o h f það er félagið íslandspóstur h f landskerfi bókasafna h f en ríkissjóður á fimmtíu og tvö komma tvö prósent í því félagi það er landsvirkjun en ríkissjóður á níutíu og níu komma níu prósent í því félagi matís o h f neyðarlínan h f en ríkissjóður á sjötíu og þrjú komma sjö prósent í félaginu orkubú vestfjarða h f rannsókna og háskólanet íslands h f rarik o h f ríkisútvarpið o h f tæknigarður h f en ríkissjóður á fimmtíu og sex komma þrjú prósent í því félagi vísindagarðar háskóla íslands e h f vísindagarðurinn e h f en ríkissjóður á áttatíu og sjö komma tvö prósent í félaginu þróunarfélag keflavíkurflugvallar efh öryggis e h f en ríkissjóður á sjötíu og fimm komma sjö prósent í því félagi og tel ég nú að ég hafi sett málið í nokkuð samhengi að því leytinu til að hér liggur þá fyrir hvaða félög er um að ræða og ástæðan fyrir því virðulegi forseti að umræddir fjárlaganefndarmenn taka ákvörðun um það að koma fram með þessa lagabreytingu er sú að í tengslum við yfirferð á ríkisreikning og fjárlögum hvers árs samræmi ríkisendurskoðun og ráðuneyti og jafnvel einstaka aðila inni í stjórnsýslunni þá þykir rétt að alþingi hafi aðgang að þeim gögnum sem ríkisendurskoðun getur aflað um e hluta fyrirtækin við tíundu grein laganna mundi þá bætast ný málsgrein svohljóðandi með leyfi forseta og ég er hér að tala um lög um ríkisendurskoðun númer áttatíu og sex frá nítján hundruð níutíu og sjö að ríkisendurskoðun er heimilt að veita fjárlaganefnd alþingis aðgang að þeim gögnum sem hún aflar samkvæmt fyrstu málsgrein nefndarmenn eru bundnir þagnarskyldu um þá vitneskju sem þeir fá í nefndinni ef ríkisendurskoðandi kveður svo á um en þetta gefur þá alþingi tækifæri til þess að fjalla um fjárreiður þessara e hluta fyrirtækja í greinargerð með frumvarpinu frá háttvirtum þingmönnum segir í frumvarpinu er lögð til breyting á lögum um ríkisendurskoðun sem heimilar stofnuninni að veita fjárlaganefnd aðgang að þeim gögnum sem hún aflar samkvæmt fyrstu málsgreinar tíundu grein laganna um ríkisendurskoðun mikilvægur þáttur í störfum fjárlaganefndar er eftirlit með framkvæmd fjárlaga og að því hefur verið unnið náið með ríkisendurskoðun og fjárreiðu og eignaskrifstofu fjármálaráðuneytisins forsenda þess að fjárlaganefnd geti rækt eftirlitshlutverk sitt er að hún hafi greiðan aðgang að upplýsingum og því er tilefni til að bæta aðgang þingsins að upplýsingakerfum ríkisins og ég vil hér rétt grípa inn í þennan lestur minn á greinargerðinni að því leytinu til að það er nauðsynlegt virðulegi forseti að koma því til leiðar að fjárlaganefnd og fjárlaganefndarskrifstofan hafi mun greiðari aðgang að upplýsingakerfum ríkisins heldur en nú er því það er á stundum þannig að tölulegar upplýsingar berast allt of hægt og þetta á sérstaklega við þegar fjárlaganefndin er að fara yfir og endurrýna það sem hefur gengið á mánuðina á undan þegar verið er í fjárlagavinnu sem tekur yfir mjög skamman tíma og er mikið álag þá á fjárlaganefndarmönnum og þinginu og nefndasviði hér segir síðan áfram virðulegi forseti í fjárreiðulögum eru ríkisstofnanir og fyrirtæki sem eru að hálfu eða meira í eigu ríkisins flokkaðar í hluta a b c d og e og hefur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum um þessa aðila ráðist af því hvaða flokki þau tilheyra í lögunum er meðal annars gert ráð fyrir að hefðbundnar ríkisstofnanir tilheyri a hluta en sameignar og hlutafélög sem ríkið á að hálfu eða meira heyri til e hluta fram til þessa og á grundvelli þriðju málsgrein tuttugustu og fimmtu greinar

hefur fjárlaganefnd átt þess kost að afla milliliðalaust upplýsinga frá forstöðumönnum ríkisstofnana

tregðu hefur gætt hjá stjórnendum þessara fyrirtækja eða eftir atvikum hlutaðeigandi ráðuneytum sem fara með eignarhlut ríkisins til að afhenda upplýsingar um starfsemina er því þá jafnan borið við að um sé að ræða viðkvæmar upplýsingar sem með hliðsjón af hagsmunum fyrirtækisins og ég ítreka hér er um að ræða fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins hluthafa eða viðsemjenda þess sé ekki hægt að afhenda enda beri ekki skylda til með hliðsjón af ákvæðum upplýsingalaga stjórnsýslulaga og fleiri laga ég vil hér ítreka það forseti að ekki verður því á móti mælt að gæta þurfi varúðar við meðferð ýmissa upplýsinga sem varða umrædd fyrirtæki eða aðila þeim tengda þá hagsmuni verður samt sem áður að vega á móti hagsmunum sem felast í því að fjárlaganefnd taki upplýstar ákvarðanir við rækslu eftirlitsstarfa sinna

endurskoðun hlutafélags sameignarfélags viðskiptabanka eða sjóða sem ríkissjóður á helmingshlut í eða meira tilgangur frumvarpsins er ekki að þrengja heimildir fjárlaganefndar til upplýsingaöflunar samkvæmt núgildandi lögum heldur að rýmka með það að leiðarljósi að nefndin eigi þess kost að afla upplýsinga um fyrirtæki sem falla undir e hlutann ríkisendurskoðun verði falið vald til að ákveða hvort veita eigi umbeðnar upplýsingar og í því tilviki sem fallist er á beiðni geti ríkisendurskoðandi mælst til þess að nefndarmenn verði bundnir þagnarskyldu um það sem leynt á að fara á þessi regla sér hliðstæðu í tuttugasta og fjórðu greinar þingskapalaga telja verður að mikilvægi þessa frumvarps verði ekki síst að skoða í ljósi núverandi efnahagsástands sem gert hefur að verkum að mörg fyrirtæki á markaði eru komin í ríkiseigu virðulegi forseti ég ætla ekki að lengja þessa umræðu og vil ítreka það að að þessu máli koma allir fjárlaganefndarmenn auk tveggja háttvirtra þingmanna sem sátu í fjárlaganefndinni á síðastliðnu eina og hálfa ári en það urðu breytingar á fjárlaganefndinni núna í byrjun febrúar en það eru háttvirtir þingmenn björk guðjónsdóttir og guðbjartur hannesson en utan þess þá stendur öll fjárlaganefndin á bak við þetta frumvarp ég fór hér í upphafi yfir e hluta fyrirtæki og vil hvetja áhugafólks eða þá sem vilja kynna sér þetta mál betur hvort sem er háttvirtir þingmenn eða aðra virðulegi forseti að afla sér upplýsinga í ríkisreikning eða öðrum gögnum en í ríkisreikningi númer tvö þúsund og sjö sem verður afgreiddur hér með lokafjárlögum árinu tvö þúsund og sjö vonandi á næstu vikum hér á þinginu þá er fjallað hér um hvorutveggja rekstrarreikning þessara félaga efnahag og sjóðsstreymi og það er sundurliðað nákvæmlega hvernig hlutirnir voru á árinu tvö þúsund og sjö síðan þá hafa vissulega bæst við nokkur fyrirtæki þar með talið viðskiptabankarnir þrír svo og félagið keflavíkurflugvöllur o h f sem stofnað var á síðastliðnu ári virðulegi forseti ég mælist til þess að eftir þessa umræðu þá verði þessu máli vísað til umfjöllunar í fjárlaganefnd og vonast til þess að

umsagnarferli eins og venja er og verði leitað þar til meðal annars ríkisendurskoðunar og ráðuneyta gagnvart þessu frumvarpi fjárlaganefndar og tveggja háttvirtra þingmanna